Indicatorii socioeconomici și de securitate nu s au îmbunătățit vizibil și deseori au fost luate decizii fără a implica suficient partea afgană. Din acest motiv consider că ceea ce lipsește nu este nici cadrul, nu sunt nici instrumentele. De fapt, avem nevoie de o proiecție strategică în acord cu angajamentele față de Afganistan. UE trebuie să își asume, alături de NATO, rolul de lider al unui efort internațional care să vizeze tratarea Afganistanului ca un stat suveran. Subliniez că singura soluție politică și diplomatică este implicarea crescută a guvernului afgan. În acest sens, consider că unul dintre elementele cheie ale raportului este sprijinul față de noua strategie împotriva insurgenților. Summitul de la Lisabona a stabilit trecerea la etapa de tranziție, care constă în predarea treptată a responsabilităților de securitate către forțele afgane până în 2014. Așa cum s a angajat încă de la începutul misiunii, țara mea nu își va retrage trupele până când teritoriul afgan nu va fi complet sigur. Menționez aici și contribuția importantă a Rusiei, acceptând tranzitul trupelor și a materialelor noastre pe teritoriul său. În încheiere, subliniez necesitatea ca, odată cu avansarea procesului de tranziție, trupele ISAF care își vor încheia activitatea să fie relocate în zonele unde situația de securitate va continua să fie precară.